Señora Presidenta, en primer lugar, agradecerle al señor Florenz el ejercicio de generosidad y amplitud de miras que ha tenido y a todos los grupos que realmente hemos participado en un ejercicio político y de debate de fondo y de futuro que ha tenido la virtud de acompañarnos, clarificarnos y darnos el coraje y la prudencia necesarios para otras acciones legislativas en paralelo y punteras, y también de alto riesgo, como el paquete del cambio climático, la política para los vehículos, la Estrategia de Lisboa o sectores como la energía, el transporte, la industria, el turismo. Creo que ha sido un buen ejercicio y una forma de avanzar de manera irreversible, y esto es lo importante, hacia el siglo XXI y de demostrar, como ha dicho el Comisario, ese ejemplo que queremos dar de futuro. También ha sido un ejemplo de confrontación y también de generosidad y llega en el momento oportuno, en un momento de crisis con altos riesgos sociales y también de proteccionismo y de vuelta atrás y con incertidumbres muy fuertes que necesitan seguridad. Necesitan elementos de futuro también. También una nueva era para los Estados Unidos

y esperamos que también para la Unión Europea tras la aprobación del Tratado de Lisboa que esperamos en breve. Y también una nueva época, y esto es lo importante, donde hay riesgos, pero donde hay enormes oportunidades para grandes áreas y políticas nuevas como son Brasil, China o Rusia, las grandes potencias emergentes, pero también grandes zonas como América Latina o los países en desarrollo y África en particular. Creo que es un paso definitivo hacia un nuevo modelo de desarrollo, de crecimiento económico y social, pero con la exigencia de sostenibilidad y de reducción del impacto. Ahora nos queda, señor Comisario, para nosotros también, señora Presidenta, el reto de la comunicación a los ciudadanos. Simplemente querría terminar destacando los avances en todo lo relativo a la adaptación a los aspectos de agua y de sequía y también los de movilidad sostenible, que creo que hemos...